Ich glaube, wir haben in dieser zweiten Lesung einen guten Kompromiss hinbekommen, auch wenn wie immer bei Kompromissen natürlich nicht alle Seiten zufrieden sind. Ich möchte ausdrücklich die Anmerkungen von Herrn Prof. Meyer aufgreifen, die Herr Schwab zum Ausdruck gebracht hat. Ich glaube, bei der Kennzeichnung müssen wir noch nacharbeiten.

der Erstellung der Bauprodukte. Aber wo wir nacharbeiten müssen, ist beim Einbau, bei der Verwendung der Bauprodukte.

Die andere Möglichkeit ist, dass wir zu einer Harmonisierung des Verwendungsbereichs und des Anwendungsbereichs kommen, damit wir hier nicht wieder zurückfallen auf die nationale Ebene und eine Europäisierung nur im Bereich der Produkte selbst haben, aber nicht im Verwendungsbereich. Hier müssen wir nacharbeiten, und da hat die Kommission auch unsere volle Unterstützung, wenn sie zu weiteren Maßnahmen kommt. Ich möchte noch einen weiteren Punkt erwähnen, der wichtig war bei der Auseinandersetzung, ob wir zustimmen oder nicht. Es gab in den Verhandlungen leider einen Fehler der belgischen Ratspräsidentschaft. Die belgische Ratspräsidentschaft hat in der zweiten Lesung nach der ersten Lesung neue Bereiche eingeführt Artikel

8.6 ohne dass das Parlament seine volle Zustimmung gegeben hat. Nun hat die ungarische Ratspräsidentschaft dies in einem Brief aufgegriffen. Allerdings glaube ich nicht, dass die ungarische Ratspräsidentschaft den Konflikt wirklich verstanden hat.

Wir stimmen diesem Kompromiss zu, weil wir glauben, dass das ein wichtiger Schritt zu einer weiteren Harmonisierung des Sektors ist, und der Sektor hat eine große wirtschaftliche Bedeutung.